Elnök Úr! A demokratikus rendszerekkel rendelkező államokban is állandó gondot jelent a kisebbségek politikai érdekérvényesítő képességének hiánya, és az ebből fakadó konfliktusok. Ha egy nyelvi vagy etnikai alapú közösség azzal szembesül, hogy a többség állandóan rákényszeríti az akaratát, nem vonja be az adott ország életét befolyásoló döntésekbe, vagy egyenesen diszkriminálja a kisebbségi közösség tagjait, akkor a konfliktus bele van kódolva a helyzetbe. Az Európai Unió nem változtathatja meg az összes ország politikai és társadalmi rendszerét, ám példát mutathatna a világnak, hogyan biztosítja az emberi jogokat és a kisebbségek védelmét. Ez a példamutatás ma sajnos nem egyértelmű, az uniós intézmények ugyanis nem helyeznek nyomást a tagállamokra a sokszor hiányos kisebbségvédelmi politikák és gyakorlatok miatt. A jelentés hangsúlyozza, hogy a kisebbségi közösségeknek sajátos szükségleteik vannak, és elő kell mozdítani e közösségek jogait és teljes mértékű egyenlőségét a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális élet minden területén. Ennek a megállapításnak érvényt kell szerezni az Unióban is.